în zonele afectate de inundații a demonstrat solidarizarea Uniunii Europene în fața acestei catastrofe umanitare. Acum sinistrații și e vorba de aproximativ 18 milioane de oameni sunt expuși unor riscuri majore de îmbolnăvire. Din păcate, ONU nu a primit decât o treime din sumele solicitate, aceasta datorându se și rezervelor manifestate de țările membre față de corupția generalizată în Pakistan. Cred că se impune un mecanism de control privind modul în care ajutorul umanitar este direcționat direct spre victimele inundațiilor și nu deturnat de către feudalii locali, în paralel cu intensificarea misiunilor umanitare. De asemenea, cred că grija față de măsurile de securitate ale lucrătorilor umanitari trebuie să constituie o prioritate pentru noi, având în vedere amenințările islamiste.